Nous avons un désaccord fondamental sur les orientations politiques traduites dans ces fonds. Les dispositions en faveur du respect des droits fondamentaux, de la vie privée, de la protection des personnes vulnérables ou l'association des ONG à certains stades des discussions semblent bien faibles face au contenu répressif et même régressif de ces trois fonds. Ils innovent en autorisant le financement de l'action de l'Union européenne dans les pays tiers, renforçant ainsi l'externalisation de la politique migratoire de l'Union européenne.

Les coupes budgétaires se font au détriment de l'intégration, de l'asile, de la réinstallation et donc de la solidarité, afin de privilégier les financements des programmes nationaux au détriment des actions communautaires, en diminuant le droit de regard du Parlement européen sur ces actions. Cela se fait